Je tiens à remercier aussi mes collègues du groupe PPE, parce que nous avons beaucoup travaillé avec Ivo Belet et Esther de Lange pour finaliser notre position sur un sujet aussi complexe. Parce que, lorsque nous avions mis en place le système OTS, on pensait que le prix serait de 30 euros la tonne.

l'équivalent de plus de 400 millions de quotas pour l'innovation en Europe. C'est fondamental. Ainsi, nous respectons nos engagements suite à l'accord de Paris mais, en même temps, nous défendons nos secteurs industriels qui font face à une concurrence internationale difficile. Notre industrie est performante, elle doit absolument mettre en œuvre des normes très élevées. Nous devons l'accompagner pour qu'elle garde sa compétitivité car, ce qui est essentiel, c'est de concilier une vraie stratégie industrielle avec une diplomatie climatique active.